Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, vous l'avez rappelé, il n'y a pas de dispositif infaillible en matière d'antiterrorisme, malheureusement. Le PNR, pas plus que tous les autres dispositifs que nous pouvons mettre en œuvre, ne sera infaillible. Mais c'est précisément parce que je suis convaincu de cela que je suis également convaincu que nous devons nous doter de ce PNR, parce qu'il n'est pas un instrument de surveillance de masse indistincte. Le PNR est un instrument sélectif, proportionné et encadré par des procédures extrêmement strictes.

Beaucoup d'entre vous nous disent que le PNR n'aurait pas empêché les attentats de Bruxelles et de Paris. Je trouve cet argument, pour tout dire, très contestable et presque indécent, parce que personne n'est en mesure de dire exactement ce qui aurait pu prévenir ou pas les attentats de Paris et de Bruxelles, sachant que les réseaux qui les ont fomentés n'ont pas encore été entièrement démantelés. Si nous trouvons à l'avenir le moindre élément qui permette de dire que, sur la traçabilité de tel ou tel suspect, nous aurions pu intervenir grâce au PNR, beaucoup d'entre nous regretteront d'avoir tant tergiversé. Il est donc temps de passer à l'action et je pense que nous avons un texte suffisamment équilibré pour faire preuve de lucidité, de pragmatisme et d'efficacité.